Im ECON Ausschuss bekannte sie vor zwei Wochen offen, die EZB hätte seit 2010 die EU Verträge regelmäßig missachtet, und auch künftig so Lagarde seien Transgressionen im öffentlichen Interesse zu erwarten.

Lagardes Vorgänger, Draghiavelli, hat mehr Geld gedruckt und freudiger Recht gebrochen als irgendjemand irgendwo. Dennoch wuchs die EU langsamer als die gesamte entwickelte Welt ohne Japan, und die Eurozone wächst noch langsamer als die Rest EU. Die DZ Bank schätzt Draghis Enteignung der deutschen Sparer allein auf satte 650 Milliarden Euro. Und weil es die Leute um ihr hart erarbeitetes Geld bringt und nur Draghis cronies bereichert, verordnete Draghi dem todkranken Euro letzte Woche noch einmal die doppelte Dosis Medizin. Der Euro liegt seit 2010 auf der Intensivstation, und dass er nun morphiumabhängig wird, stört niemanden, weil der Patient dort bis zum Exitus nimmermehr fortkommt.

Aber im öffentlichen Interesse handelt sie nicht. Die EZB sozialisiert die Kosten unverantwortlicher Regierungspolitik und privater Habgier. Der Euro ist kein öffentliches Gut und die EZB leider nicht mehr als ein Finanzknecht.